Rovnako ako moje kolegyne a kolegovia považujem sexuálne obťažovanie za neprípustné. A rovnako ako asi každý poslanec tohto parlamentu sa domnievam, že aj na pôde tejto inštitúcie musíme urobiť viac preto, aby sme účinne predchádzali nielen tejto forme obťažovania. V mojom vystúpení v rozprave k tejto téme som navrhla aj konkrétne opatrenia. Žiaľ, niektoré kolegyne a kolegovia neodolali pokušeniu využiť aj túto tému na zvýšenie politického tlaku na členské štáty, aby ratifikovali takzvaný Istanbulský dohovor. Chcem im odkázať, že formulácia, že členské štáty majú povinnosť ratifikovať tento dohovor, je nepravdivá.